En la desarrollada Europa del siglo XXI hay mujeres explotadas laboralmente. En la avanzada Europa del siglo XXI hay más de quinientas mil mujeres y niñas que anualmente atraviesan nuestras fronteras en manos de mafias y grupos organizados de delincuentes. Podríamos ponerles nombre y apellidos, rostros, a estas mujeres engañadas y obligadas a ejercer la prostitución. Mujeres y niñas amenazadas con asesinar a sus familias contraen una deuda que deben pagar en los burdeles en los que trabajan.

Dinero de los clientes que termina en los bolsillos de las mafias y de los delincuentes. Repito dinero de los clientes que termina en los bolsillos de los delincuentes. Digo esto porque todavía hay quienes, de forma ingenua o intencionada, dicen que esto de la prostitución es un ejercicio de decidir libremente sobre lo que uno quiere hacer con su vida. Y creo que también sería el momento de que en Europa habláramos de la legislación. Porque sin clientes no habría delincuentes con los bolsillos llenos. Y también hay que hablar de otra cuestión, y es la explotación laboral. El Grupo socialista estuvo en el mes de julio en la isla de Sicilia, en la zona de Ragusa, para visitar una zona donde en explotaciones agrícolas hay mujeres —mayoritariamente, en este caso, rumanas— que están siendo explotadas laboralmente, que trabajan de sol a sol por menos de tres euros diarios, si acaso los cobran. Ambas situaciones, las mujeres explotadas sexualmente y las explotadas laboralmente, tienen un denominador común mujeres vulnerables que sufren. Por eso, la Comisión Europea y los Estados miembros tienen que poner en marcha una estrategia contra el tráfico de mujeres y contra la trata de mujeres y de niñas. Porque hay que convertir las leyes en instrumentos y en recursos. Es nuestra responsabilidad. Es nuestra obligación. Por ello, no renunciamos a denunciar y a ser la voz de esas mujeres.